Deși are în Parlament o majoritate reală de 70, guvernul Ponta a început să preia atribuțiile legislativului, încălcând, astfel, principiul separației puterilor în stat. De la începutul anului, Executivul a adoptat nu mai puțin de 80 de ordonanțe de urgență, care au modificat legi importante. Recordul absolut a fost bătut în ședința din 26 ianuarie, când, pe ordinea de zi a Executivului, s au aflat nu mai puțin de 22 de ordonanțe de urgență.

Prin comparație, guvernele de dreapta au adoptat în primele 5 luni ale anului trecut doar 14 astfel de ordonanțe.